Son caractère contraignant à l'échelle des États ne respecte ni leur souveraineté, ni le principe de subsidiarité et on se demande bien quel sera le régime de sanctions. Quant au budget carbone européen, comment sera t il calculé et qui le déterminera? Votre empressement à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone est idéologique.

En la portant à 60 vous imposerez une écologie punitive à des entreprises et à des ménages fragilisés par la crise, au seul bénéfice de nos concurrents. Il faut se donner les moyens de ses ambitions le recours au nucléaire, la confiance dans l'innovation technologique, la lutte contre la concurrence étrangère déloyale et une transition énergétique graduelle tenant compte des réalités nationales.